Hvala, hvala za odgovor. Javni stanovanjski sklad, v tem razpisu so bila tudi ena stanovanja, ki so sicer namenjena za mlade v, v najem, ampak ta niso recimo v Ljubljani, ne, to so v Borovnici, v Kranju, v Novem mestu, Idriji, in to pač vseeno ne rešuje tega problema, da, da se mladi ne bi vozili v ali pa v center, pač še zmeraj jim ostaja ta pot, ne vem, iz Idrije v Ljubljano ali pa Borovnice, pa me tudi zanima, če, če imate kakšna stanovanja blizu, bližje Ljubljani ali pa v centru njim namenjena.